Határozott álláspontom, hogy az Európai Parlamentnek, mint az Európai Unió egyetlen demokratikusan megválasztott intézményének, az Európai Parlamentnek, mint az ENSZ egyezmény végrehajtását ellenőrző EU Framework egyetlen olyan tagjának, ami megfelel a párizsi előírásoknak, az Európai Parlamentnek nem lehet elmulasztani azt a lehetőséget, hogy saját maga is küldjön választ az ENSZ bizottság számára. Először is sürgetni szeretném azt a három tagállamot, aki még nem ratifikálta az ENSZ egyezményt, hogy mielőbb tegye ezt meg. Ezek az országok Hollandia, Finnország és Írország.

akik már ratifikálták az ENSZ egyezményt, azokat pedig sürgetem arra, hogy minél gyorsabban hajtsák végre az ENSZ egyezményben foglaltakat, beleértve az Európai Uniót is. Végül pedig az Európai Bizottságot sürgetem, hogy az ENSZ szel folytatott konstruktív párbeszédbe hivatalosan is vonja be az Európai Parlamentet, és végre alkossa meg a régóta várt európai akadálymentesítési jogszabálycsomagot.